Madame Korhola, puisque vous avez cité les sources, avez vous eu l'occasion de lire l'avis de novembre 2013, qui est très récent, de la Chambre des représentants de Nouvelle Zélande, qui dit, à propos de Falun Gong, qu'il n'y a aucune preuve indépendante d'un prélèvement d'organes, qu'ils ont été voir auprès des sources étrangères, auprès du département des Nations unies, auprès des ONG, auprès du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et tout ceci est cité et qu'ils ne trouvent aucune